Czy Pani uważa, że w Czeczenii polityczni przeciwnicy Ramzana Kadyrova opozycja polityczn nie są prześladowani? Czy oni nie doświadczają prześladowań politycznych? Czy w tym kraju, który padł ofiarą brutalnej pacyfikacji, brutalnego najazdu, naprawdę nie ma innych represji?